Herr Präsident, Frau Mogherini! Ich möchte mich als erstes dafür bedanken, dass Sie noch einmal so klar den gescheiterten Putsch verurteilt haben und keinen Zweifel daran lassen, wie die Haltung der Europäischen Union gegenüber diesen Putschisten ist. Ich glaube, dass es auch selbstverständlich ist, dass wir aus der Europäischen Union die Verfolgung und die Aufklärung, die rechtsstaatliche Verfolgung derjenigen, die verantwortlich sind für den Putsch und für mehr als 100 Tote, für viele Verletzte und auch für die Verwüstung in der türkischen Gesellschaft,

Aber und auch das haben Sie schon sehr deutlich gemacht, ich will das für uns unterstreichen diese rechtsstaatliche Verfolgung muss angemessen sein.

das ist weit weg von jeder Rechtsstaatlichkeit. So richtig einige der Fragen des Kollegen Lambsdorff sind, dürfen wir nach jahrzehntelangen Fehlern der Europäischen Union in Serie in der Türkeistrategie einen Fehler jetzt nicht machen, und zwar in dieser akuten Situation das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen Alles muss ganz anders werden.

Wir brauchen den Dialog, wir brauchen alle Möglichkeiten zum Dialog, um die Menschen zu schützen, um Rechtsstaatlichkeit einzufordern. Wichtig wird auch für mich jeden Tag mehr das Eintreten für die Rückkehr zum Friedensprozess. Die militärische Eskalation gegenüber den Kurden, die jetzt ja auch noch unter dem Vorwand der ISIS Bekämpfung verschärft wird, kann so nicht weitergehen. Wir haben den Friedensprozess immer unterstützt das ist das zweite große Thema, für das die Europäische Union alle ihre Beziehungen nutzen muss. Sie haben sehr vernünftig die Position beschrieben, und ich denke, dafür haben Sie die Unterstützung meiner Fraktion.